że nie chcą powrotu do tamtego systemu. To właśnie proponujemy krajom Europy Środkowo Wschodniej. Wtedy też nie było łatwo i też były naciski. Mieliśmy za sobą Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Chciałbym to mocno podkreślić. Chodziło także o współpracę wojskową, nie tylko gospodarczą i dyplomatyczną. Mam wrażenie, że ze strony Stanów Zjednoczonych nacisk jest teraz mniejszy.